úr fjórum þingflokkum þannig að það má segja um þetta mál sé víðtækur stuðningur við þetta mál sé víðtækur stuðningur sem sé enn fremur þverpólitískur tillögugreinin hljóðar svo með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela iðnaðarráðherra að setja á laggirnar nefnd er móti tillögur um lækkun húshitunarkostnaðar á þeim svæðum þar sem hann er nú hæstur marki stefnu um fyrirkomulag á niðurgreiðslum vegna hitunar á íbúðarhúsnæði og skoði hvernig unnt sé að stuðla að varanlegri lækkun húshitunarkostnaðar á svokölluðum köldum svæðum stefnt sé að því að þessi kostnaður verði sem næst kostnaði hjá meðaldýrum hitaveitum eða tiltekið hlutfall af húshitunarkostnaði á orkuveitusvæði orkuveitu reykjavíkur og hjá sambærilegum hitaveitum nefndin verði skipuð fulltrúum þingflokka sveitarfélaga og orkufyrirtækja og skili tillögum sínum fyrir árslok tvö þúsund og ellefu tilefni þess að þessi þingsályktunartillaga er flutt er það að húshitunarkostnaður hefur á undanförnum árum orðið stöðugt þyngri þáttur í framfærslu heimila víða á landsbyggðinni þó er álitið að það séu einungis þrjátíu og sex til þrjátíu og sjö þúsund manns sem búa á svokölluðum köldum svæðum það er svæðum þar sem húshitunarkostnaðurinn er mestur við höfum á undanförnum árum varið nokkru fé til þess að reyna að lækka þennan kostnað en því miður hefur þróunin ekki verið nema neikvæð síðustu árin það er núna varið á fjárlögum þessa árs einn komma einum milljarði króna til niðurgreiðslu en á sama tíma hefur húshitunarkostnaðurinn engu að síður verið að hækka jafnframt því að lífskjör hafa verið að versna eins og allir vita ég bar fram fyrirspurn á sínum tíma til hæstvirts iðnaðarráðherra um þetta mál og það má segja að svarið við þeirri fyrirspurn sé á vissan hátt grundvöllur þessarar þingsályktunartillögu sem hér liggur fyrir í svari hæstvirts iðnaðarráðherra við þessari fyrirspurn koma fram ískyggileg dæmi að mínu mati um þróunina eins og hún hefur orðið á undanförnum árum taka má dæmi á kostnað við kyndingu á hundrað áttatíu fermetra húsnæði í dreifbýli á svæði rarik hann er nú talinn vera um tvö hundruð þrjátíu og átta þúsund krónur á ári eða um tuttugu þúsund krónur á mánuði kostnaðurinn var hundrað sextíu og sex þúsund krónur árið tvö þúsund og hér er verið að bera saman kostnað á sambærilegu verðlagi það svarar til mánaðarlegs kostnaðar upp á tæpar fjórtán þúsund krónur lægst er kostnaðurinn árið tvö þúsund og tvö hundrað þrjátíu og átta þúsund krónur á ári eða ellefu þúsund krónur á mánuði hækkunin frá árinu tvö þúsund er því um fjörutíu og þrjú prósent en hvorki meira né minna en sjötíu og tvö prósent sé árið tvö þúsund og tvö tekið til viðmiðunar það er ekki fyrirséð að þessari þróun verði snúið við heldur þvert á móti því á þessu ári dregur enn þá úr niðurgreiðslu til húshitunarkostnaðar frá því sem var á árinu í fyrra ef við skoðun þetta til samanburðar þróun húshitunarkostnaðar á svæði orkuveitu reykjavíkur nú vil ég taka það fram að hér er ekki auðvitað búið að taka tillit til þeirrar nýjustu hækkunar sem varð hjá orkuveitunni átta prósent en eins og búið var að taka tillit til hækkunarinnar sem varð í fyrrahaust sem var allmikið meiri þar er talið að það kosti það er á svæði orkuveitu reykjavíkur kosti um níutíu og þrjú þúsund krónur að kynda sambærilegt húsnæði þetta svarar til um átta þúsund krónur mánaðarlegs húshitunarkostnaðar en árið tvö þúsund var kostnaðurinn hundrað þúsund krónur og var lægstur í fyrra um sjötíu og tvö þúsund krónur á verðlagi ársins í ár eða um sex þúsund krónur á mánuði það sjá auðvitað allir að þetta getur ekki gengið svona vegna þess að þetta er farið að verða mjög íþyngjandi meðal annars á svæðum eins og til dæmis á landbúnaðarsvæðum þar sem tekjurnar eru lágar og er farið að hafa veruleg áhrif á afkomu fólks og möguleika fólks til þess að takast á við ýmislegt annað sem nútímalíf býður upp á þess vegna er það svo að þetta er áhugamál þingmanna úr öllum stjórnmálaflokkum og hefur auðvitað komið mjög skýrt fram í allri umræðu um þessi mál að þetta er eitt af því sem menn horfa sérstaklega til þegar verið er að ræða um stöðu dreifbýlisins á þessum svæðum þar sem húshitunarkostnaðurinn er svona mikill það hafa verið gerð á undanförnum árum gerðar margar tilraunir til þess að reyna að lækka kostnaðinn með því að vera með átak í jarðhitaleit það hefur víða borið ágætan árangur og er sannarlega ekki ástæða til annars en að þakka fyrir það það hefur verið gripið til ráðstafana eins og þeirra að láta þessar niðurgreiðslur renna til þess að lækka stofnkostnaðinn það hefur auðvitað gert það að verkum að menn hafa getað farið víðar í það að leita jarðhita og sett á laggirnar hitaveitur það hefur auðvitað hjálpað heilmikið til hins vegar er það þannig að það er mat meðal annars sem kemur fram í tillögu til þingsályktunar um nýja byggðaáætlun að það er mat manna þar að það sé ekki mikils að vænta í þessum efnum á næstunni þar er frekar vísað til annarra orkukosta þar er meðal annars vísað til hinnar svokölluðu varmadælna

ljóst að aðgerðir af þessu tagi duga ekki neitt menn hafa vísað í það að það sé hægt að fara í aðgerðir til þess að til dæmis að bæta einangrun húsa og fleira af því taginu ég vil í því sambandi þó benda á að í þeim efnum hefur fólk á þessum köldu svæðum svokölluðu gert heilmikið það er hins vegar heilmikill stofnkostnaður sem því fylgir og hæpið að fólk sjái sér hag í þessu nema fyrirséð að búa í sínum húsum um langt árabil þess vegna hafa menn hikað við það að fara í rándýrar aðgerðir af þessu taginu sem ljóst er að muni ekki skila sér til lækkunar á húshitunarkostnaði nema á mjög löngum tíma niðurstaða okkar sem flytja þessa þingsályktunartillögu er þess vegna sú að það fyrirkomulag að ákveða umfang niðurgreiðslu á húshitunarkostnaði í fjárlögum hafa ekki skilað tilætluðum árangri

við verðum þess vegna að horfast í augu við að þetta fyrirkomulag sem nú er í gildi kallar á tafarlausa endurskoðun húshitunarkostnaður kemur víða mjög hart niður eins og ég hef þegar rakið og á einstökum svæðum er hann mjög stór hluti af heimilisútgjöldum eins og menn sjá af þessum tölum sem ég rakti til dæmis um húshitunarkostnað á svæði rarik af þessu leiðir að það er mjög brýnt að þegar í stað verði farið í róttæka og gagngera endurskoðun á þessum málum með það að markmiði að lækka húshitunarkostnað þar sem hann er þungbærastur leiðir að

viðunandi hætti annars er hætt við því að enn fari verr í byggðum sem þegar standa höllum fæti með þessari þingsályktunartillögu er ætlunin að kalla til verka fulltrúa allra þingflokka sveitarstjórnarmanna og orkufyrirtækja og skapa um málið almenna sátt og koma því þannig fyrir að húshitunarkostnaður á köldum svæðum lækki en sé ekki undirorpinn árlegum ákvörðunum við fjárlagagerð hverju sinni ég

að flutningsmenn ásamt mér eru fulltrúar allra þingflokka nema hreyfingarinnar þess vegna endurspeglar það ríkan vilja að ég hygg hér í þinginu til þess að taka á þessum málum þetta er samfélagslegt vandamál sem við verðum að horfast í augu við og reyna að nálgast við getum auðvitað reynt að horfa til fortíðar og reyna að fara í einhverja leiki og kenna hverjum öðrum um ég tel að við séum nú litlu bættari með því og væri miklu skynsamlegra að reyna að vinna að þessu máli með uppbyggilegum hætti og tryggja það að við búum nú til fyrirkomulag sem hafi það í för með sér og tryggi það að húshitunarkostnaðurinn lækki á þessum svæðum þar sem hann er sárastur fyrir og það er ekkert óeðlilegt að nefnd sem skipuð yrði með þeim hætti sem ég nefndi hér áðan þar sem kallaðir yrðu til verka fulltrúar ólíkra stjórnmálaafla sveitarfélaga ekki síst á þeim svæðum þar sem hagsmunirnir eru ríkastir og orkufyrirtækjanna geti vegna þess að þar innanborðs er auðvitað mikil þekking geti þess vegna lokið verki sínu á þessu ári og skilað tillögum sínum fyrir árslok tvö þúsund og ellefu þannig að nýtt fyrirkomulag gæti til dæmis tekið gildi þegar á næsta ári